Considerați că nu este necesar să avem în strategia noastră un pilon social, considerați că nu este bine să venim acum cu răspunsuri la propunerea Comisiei, să conectăm acest pilon social cu politica de coeziune?